Wir müssen etwas tun im Verkehrssektor, um die Mobilität sauberer zu machen das wissen wir alle.

Quoten, um etwas zu verbieten, sind falsch.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan. In diesem Vorschlag haben wir feste Quoten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, und natürlich ist es immer gut, wenn man so etwas hat, weil es dann messbar ist.

Allein den Dieselmotor zu verbieten, den wir eingeführt haben, um CO2 Emissionen zu vermindern, ist nicht der richtige Weg, obwohl er natürlich nicht besonders sauber ist vollkommen klar.

Wir müssen an Platooning denken, wir brauchen andere Materialien, Algensprit kann in Zukunft vielleicht Flugzeuge fliegen.

Dann können wir gut vorankommen.